virðulegi forseti ég þekkti einu sinni gamla konu sem þannig var komið fyrir að henni var farið að förlast svolítið heyrn og þá sagði hún við mig að hún heyrði það sem hún vildi heyra hæstvirts utanríkisráðherra er á góðum aldri og þetta á auðvitað ekki að henda hann hæstvirts utanríkisráðherra bar það upp á mig að ég hefði sagt að sjálfstæðisflokkurinn bæri ekki ábyrgð á einu eða neinu það var hins vegar þannig að ég sagði það skýrt

ég sagði það skýrt að það hefðu ýmis mistök verið gerð af því segir hæstvirtur utanríkisráðherra að hann dragi þá ályktun að ég hafi sagt að sjálfstæðisflokkurinn bæri enga ábyrgð ég var þvert á móti að fara í gegnum það að í ýmsum hlutum hlytum við auðvitað að bera ábyrgð og við ætluðum ekki að víkjast undan henni hæstvirts utanríkisráðherra spurði mig hérna um þetta varðandi íbúðalánin og varðandi skattalækkanirnar ég fór yfir það ég sagði að sjálfstæðisflokkurinn ber auðvitað ábyrgð á því við vorum í ríkisstjórn þegar ákvarðanir voru teknar varðandi íbúðalánin við vorum líka í ríkisstjórn þegar ákvörðun var tekin um það á miðju ári tvö þúsund og átta að auka enn í auka enn lánveitingarnar frá íbúðalánasjóði auðvitað berum við á þessu ábyrgð ég var hins vegar að reyna að setja þetta inn í það nauðsynlega sögulega pólitíska samhengi sem við þurfum að hafa til hliðsjónar þegar við förum yfir þetta það voru uppi mjög ákveðnar skoðanir hér á alþingi í kringum tvö þúsund og sjö þegar vel gekk og menn sáu að ríkissjóður var rekinn með miklum afgangi þegar tekjurnar voru miklar var krafan um það að skila því meðal annars til almennings í formi lægri skatta við stóðum að því sjálfstæðismenn við vorum baráttumenn fyrir því en við vorum hins vegar í þeirri stöðu að það voru ekki allir sem viðurkenndu að við gengjum nægilega langt samfylkingin taldi til dæmis að hennar skattalækkunarhugmyndir gengju lengra við skulum ekki fara í svona skotgrafahernað við skulum bara einfaldlega horfa til þess að við erum hér að ræða skýrslu sem leggur okkur þá skyldu á herðar að reyna að læra af mistökunum horfast í augu við þau en umfram allt að byggja upp